Ekonomický potenciál našej spolupráce sa nám však veľmi nedarí aktivovať.

Väčšia otvorenosť pri spolupráci s touto krajinou by mohla priniesť Európe významný ekonomický impulz. Som presvedčený, že keby sa nám podarilo prekonať vízové obmedzenia, množstvo Ukrajincov by bolo ochotných pricestovať na juh Európy, či už do Španielska, Grécka, Talianska a veľmi radi by v rámci cestovného ruchu spoznali tieto časti Európy.

Na druhej strane, dobre situovaná stredná ukrajinská vrstva je schopná kúpiť si veľké množstvo výrobkov európskych producentov. Bohužiaľ, tá doprava, výmena tovaru je taká, že je limitovaná, obmedzená istými politickými bariérami.